A Mindszenty számára erőt adó eszmények szabadság, hagyomány, közösség valódi európai gondolatok voltak. Ezeket az eszményeket képviselték azok az államférfiak is, akik akkor Európa nyugati felén a háborúban kimerült kontinens felemelésén dolgoztak. De Gasperi, Schumann, Monnet és Adenauer ugyanabban a keresztény Európában hittek, mint a magyar bíboros. Ezek az eszmények és ez a hit őrizték meg a megkínzott pap tartását, és emelték fel Európát a reménytelennek tűnő helyzetből. A remény ma újra eltűnni látszik kontinensünkről. A kiutat keresve érdemes néha visszatekintenünk az elődökre.